Wenn ich richtig informiert bin, habe ich eine halbe Minute mehr bekommen, weil einer unserer Redner leider nicht gekommen ist.

Und das sage ich wirklich nicht als Floskel, sondern aus vollem Herzen. Ich bedauere, dass die ALDE nicht mitgearbeitet hat, aber ich denke, dass man sich da auch mal an die eigene Nase fassen muss. Wir haben vor Wochen schon den Antrag gestellt, dieses Thema zu diskutieren.

Dann habe ich selber die Initiative ergriffen und bin zu Kolleginnen und Kollegen gegangen und habe gesagt, lasst uns doch mal zusammen darüber reden. Wenn man zunächst die Mitarbeit verweigert ich weiß nicht, wer das in der Fraktion entschieden hat dann kann man sich hinterher nicht beschweren.

Sonst wird Innovation behindert, wenn die claims zu weit gehen, und natürlich sind auch ethische Grenzen zu beachten.

Das gilt für die Pflanzen Artikel 4 ist widersprüchlich interpretiert worden vom Europäischen Patentamt.

Das gilt auch für andere Bereiche. Es muss auch noch mal klargestellt werden, dass man bei der Patentanmeldung nicht tricksen und damit Erfolg haben darf. Bei Pflanzen und anderen biotechnologischen Erfindungen ist es oft so, dass man nicht das gesamte technische Verfahren angibt, sondern nur bestimmte Schritte, und damit dann einen eventuellen Ausschluss von der Patentierbarkeit, der in der Richtlinie festgeschrieben ist, umgeht.

Wenn der EuGH und das Europäische Patentamt hier eine konsequente Umsetzung der Richtlinie durchführen, dann sollten wir das auch einmal loben. Das ist der Zweck der Änderungsanträge Deutlich zu machen, dass man sich nicht durch bewusstes Weglassen von Informationen ein Patent erschleichen kann, sondern dass die Richtlinie konsequent umgesetzt werden muss. Das hat das Europäische Patentamt teilweise nicht getan.